Ja, hvala še enkrat. S, to v bistvu zdaj me stvar še toliko bolj zanima, Zdaj, rekli ste, da Ministrstvo za finance ne vodi evidence. Tisto, kar, sem skušal poudariti v prvem vprašanju in kar me tudi skrbi, je to, da, sta dve stvari, prvi znesek je relativno majhen, se pravi, pet milijonov dvesto za to, da se sploh, oziroma da se naredi ta, ocena, drugi je ta, da potem, v bistvu, je to odvisno od ministrstva do ministrstva, če pustimo na strani lokalne skupnosti, ki, kot pravite, so avtonomne. Se pravi, tu imamo potencialno, jaz ne verjamem, da delajo to ministrstva "in house", ampak seveda, nekomu dajo narediti takšne študije, običajno so prakse takšne, sploh, vem za lokalno skupnost, da je temu tako, in to seveda stane in iz tega vidika, je to stvar, ki me, v bistvu skrbi, Z uveljavitvijo tega zakona, z uporabo tega zakona, me zanima, koliko pravzaprav javnih sredstev gre, letno za različne plačane študije. Zdaj to, da sta dva projekta na ravni države in petdeset na lokalnih skupnostih, ki so ali bodo v izvajanju, je ena stvar, Vprašanje je, koliko študij je bilo dejansko, izpeljanih in tam je verjetno tudi neka, količina denarja, ki, bom rekel, tako odteka iz javnih financ, in to je tisto, kar, je moje ključno vprašanje. Tako da mogoče kot dopolnilo, ali se vam zdi primerna, trenutna ureditev, se pravi, na podlagi katere je potrebno v vseh primerih nad zakonsko določeno vrednostjo izdelati oziroma pridobiti takšno oceno. Se vam ne zdi to tudi na neki način ureditev, ki sili, pravzaprav državo in tudi te javne, javne partnerje, v privatizacijo, spomnimo se recimo primer gradnje zapora, kjer je bilo tudi govora o tem, da bi zapore, gradili v smislu javno-zasebnega partnerstva in predvsem, ali se vam ne zdi ta, znesek, kot je določen, se pravi pet cele dva, milijona evrov, prenizek, glede na to, da imajo tudi druge evropske države sicer takšne določbe, ampak so zneski, bistveno večji, se pravi, govorimo o desetkratniku ali pa tudi več, te mejne vrednosti?